Herr Präsident! Ich möchte der Kommission und der Berichterstatterin Renate Sommer danken. Wir haben hier einen sehr mutigen und einen sehr klugen Bericht. Wie machen wir die Zulassungsverfahren transparenter? Wie können wir verhindern, dass die Verfahren, die wir in der EU haben, an Vertrauen verlieren? Der Schlüssel dafür ist Transparenz viele Informationen, auf die die Verbraucherverbände und die Öffentlichkeit ein kritisches Auge werfen können und sollen. Was aber auch wichtig ist Wir reden hier über die gesamte Nahrungsmittelkette in der EU. Wir reden nicht nur über Großkonzerne wie Monsanto und ihr berüchtigtes Glyphosat. Wir reden hier über Tausende mittelständische Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind. Bei so einer weitreichenden Gesetzgebung müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht jegliche Innovation in Europa abtöten.

Was passiert dann? Es passiert nichts. Die großen Konzerne verlagern ihre Entwicklungen nach China, der Mittelständler geht einfach pleite. Es ist ein Balanceakt zwischen mehr Transparenz, mehr Sicherheit auf unseren Tellern, aber auch einem möglichst unbürokratischen Verfahren, das nicht nur von den ganz Großen zu stemmen ist.